herra forseti ég vil óska eftir því að þegar forsætisráðherra kemur til að svara fyrirspurn sem ég ber upp í ræðupúlti þá noti hann þann tíma til að svara minni fyrirspurn ég og þjóðin erum engu nær um þá spurningu sem ég lagði fyrir komu þingmenn samfylkingarinnar að þessari ákvörðun og ráðherrar um það að stýrivaxtahækkunin ætti að vera átján prósent já eða nei hæstvirtur forsætisráðherra